Monsieur le Président, il est insupportable que pendant cette crise les citoyennes et citoyens les plus vulnérables, que ce soit par leur âge ou par leurs besoins spécifiques, aient souffert plus que les autres durant cette crise. Et ce dans le silence le plus complet, sans réponse adéquate, ni de la part des États Membres ni de l'Union Européenne.

L'isolement, le manque de matériel, de protections et de médicaments ainsi que l'absence de tests pour les résidents ont fait de ces institutions des nids d'infection où les mesures de sécurité sanitaire n'ont pas été garanties. Beaucoup d'États n'ont même pas tenu compte des personnes décédées dans ces résidences dans leurs décomptes statistiques, souhaitant masquer la réalité de la situation.

Les traitements indignes et les violations des droits de l'homme ne peuvent rester sans conséquences.

Et ce faisant, d'orienter les investissements européens vers les soins basés sur l'entraide, l'auto détermination et la vie en dehors des institutions spécialisées, soins qui permettent de mieux respecter la liberté de ces personnes?